Hvala za besedo. Samo želela bi pojasniti, oziroma predlagati kolegici Violeti iz Levice, preberite si, prosim, izsek, magnetograma iz moje razprave. Nikakor nisem hotela zavajati. Nisem zavajala. V razpravi sem se samo navezala na vaše stališče, ki je bilo izpostavljeno, ob tej točki in zato sama nisem ponavljala teh navedb, ki ste jih že vi citirali, tako da, prosim, bodite pozorni, tudi na to, kako sem jaz izrekla in, navajala potem stvari v svoji razpravi. Preberite si, to je moj predlog. Hvala.